Die Arbeitslosenquote liegt zurzeit bei 23 und das zeigt, dass hier dringend Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden müssen. könnte sonst wohl noch Wirklichkeit werden.

Wenn man jetzt die 8 Milliarden den benötigten 20 Milliarden bezüglich der Jugendgarantie gegenüberstellt, dann wird das noch einmal mehr deutlich. Andererseits sind auch die Jungen aufgefordert, tätig zu sein und Mobilität, Einsatz und Lernbereitschaft zu zeigen. Ich bin der Meinung, die gute Lösung des Problems kann nur gemeinsam mit allen Beteiligten gelingen!